forseti vill geta þess að atkvæðagreiðslur fara fram þegar að loknum óundirbúnum fyrirspurnatíma þá verður settur nýr fundur með máli sem fyrirhugað er að afgreiða sem lög í dag og